Kiedy nazywamy kogoś tęczową zarazą, kiedy podpalamy synagogę, kiedy podpalamy meczet, kiedy strzelamy do bezbronnych ludzi, którzy są uchodźcami, kiedy

Na tej sali są przedstawiciele partii, której lider nazywa uchodźców ludźmi roznoszącymi zarazki. Na tej sali są politycy, którzy popierali zakaz tworzenia w moim kraju tzw. stref wolnych od osób LGBT. Na tej sali jest też wdowa po moim przyjacielu Pawle Adamowiczu, prezydencie Gdańska, który został zamordowany tylko dlatego, że ktoś nie zgadzał się z jego poglądami.

Nie niuansowanie nienawiści, nie normalizowanie nienawiści, ale nazywanie nienawiści po imieniu, bo ona ma swoje imię, ma swój symbol partyjny, ma swoją nazwę. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu, zanim powstanie drugi Auschwitz. I o to dzisiaj proszę.